Quel est ce Parlement européen qui a peur du vote, qui a peur du débat et qui a peur des citoyens européens?